Ik heb zelden in dit huis zulke tegenstrijdige verklaringen gehoord van enerzijds de Raad en anderzijds de Commissie.

En nu dreigt de Raad dat met werkelijk onverantwoordelijke bezuinigingen weer de nek om te willen draaien. Want, laten wij eerlijk zijn, wij hebben allemaal de mond vol over groei en banen, maar groei en banen in Europa zullen wij slechts dan verwezenlijken, als wij voldoende investeren in innovatie. Alleen dan zullen wij echt stevige duurzame groei krijgen. Dat gaat dus niet als de Raad elke keer op deze manier weer bezuinigingen wil.